Ik stel vast en ook de Europese Commissie doet dat dat IJsland onvoldoende toezicht houdt op de financiële markten.

Voorzitter, de allerbelangrijkste uitdaging voor IJsland is dat de samenleving en de politiek ook ervan overtuigd zijn dat men wil toetreden en daar is nog heel veel werk aan de winkel.